Mevrouw de Voorzitter, 18 april 2007 was een zwarte dag voor de protestantse gemeenschap in Turkije, want op die dag vierden vijf jonge Turken hun haat tegen het christendom bot door een gruwelijke moord te plegen op drie weerloze christenen in Malatya.

U kunt begrijpen dat die Turkse protestantse gemeenschap in shock is omdat die criminelen tijdens hun proces openlijk dreigementen uitten tegen christenen, tegen de nabestaanden van de slachtoffers, hun advocaten, de media, ngo's, enzovoort.

Ik ben voorzitter van de Israëldelegatie.